Herr Präsident! Die Ratspräsidentschaft sagte uns, sie will sich am 15. Mai dafür einsetzen, dass es ein europäisches Mandat gibt, dass die Kommission verhandeln soll. Das finde ich gut. Richtig so! Dann können wir messen, wie weit die Europäische Kommission in den Verhandlungen mit der Schweiz und mit anderen kommt.

Fragen Sie doch einmal Sie haben doch eine Öffentlichkeit für das, was Sie tun fragen Sie doch mal die deutsche Bundesregierung und die französische Regierung, warum sie das nicht schon längst gemacht haben. Warum sie zuhause immer große Worte machen, aber nicht die Initiative ergreifen. Das wäre doch etwas. Und beantworten Sie auch einmal öffentlich die Frage, warum die USA offenkundig bei ihren bilateralen Bemühungen sehr viel erfolgreicher sind und sehr viel erfolgreicher Druck ausüben können, beispielsweise auf die Schweiz, als die deutsche Bundesregierung, statt nur zu sagen, es ist okay, was sie macht. Fragen Sie doch einmal im Interesse der Bürgerinnen und Bürger nach, was die USA anders als die europäischen Staaten machen, damit wir an der Stelle endlich auch praktisch weiterkommen!